virðulegi forseti ég vil beina fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra og varðar hún fæðingarþjónustu í vestmannaeyjum nýverið var gerð tillaga af hálfu forsvarsmanna heilbrigðisstofnunar vestmannaeyja um að loka skurðstofunni á heilbrigðisstofnuninni um sex vikna skeið í sumar í sparnaðarskyni til að mæta kröfum um niðurskurð

risavaxna verkefni sem niðurskurður í kostnaði ríkisins til heilbrigðismála er og ég veit að hæstvirtur heilbrigðisráðherra er ekki öfundsverður af því verkefni en alltaf er þetta spurning um forgangsröðun og að öryggi notenda heilbrigðisþjónustunnar séu ævinlega tryggt ég vildi sérstaklega spyrja hæstvirtan heilbrigðisráðherra um það hvernig heilbrigðisyfirvöld hyggjast tryggja öryggi fæðandi kvenna í vestmannaeyjum á umræddu tímabili einnig vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra um hversu margar fæðingar séu áætlaðar á tímabilinu ég þarf ekki að fara mörgum orðum um landfræðilega sérstöðu vestmannaeyja hvað samgöngumál varðar hún er öllum kunn

að alltaf sé hægt að fljúga til og frá vestmannaeyjum eins og dæmin sanna með lauslegri athugun á tölunum um flug í júní og júlí á árunum tvö þúsund til tvö þúsund og sjö má gera ráð fyrir því að þarna sé að meðaltali ófært með flugi tvö til fjóra heila daga í mánuði auk þeirra daga sem flogið er ófært var hluta úr degi ég tek það fram að þetta eru meðaltalstölur og ályktanir mínar ekki mjög vísindalega reiknað en það er ekki hægt að fullvissa fæðandi konur í vestmannaeyjum um að ævinlega verði hægt að koma þeim undir læknishendur á umræddu tímabili og því vandséð hvernig erindi þeirra verður tryggt lokun skurðstofunnar þýðir

kostnaði og vinnutapi sem því fylgir og ef menn hafa ekkert val í þessu sambandi því samgöngurnar eru einfaldlega þannig að það er ekki hægt alltaf að tryggja það vegna náttúrulegra aðstæðna það þarf því mikla dirfsku til að taka þá ákvörðun að loka skurðstofunni og bera þá ábyrgð sem í þeirri ákvörðun felst ég vil fagna því að hæstvirtur heilbrigðisráðherra tilkynnti í gær um það að fæðingarþjónustu á suðurnesjum og á suðurlandi verði áfram tryggð óbreytt og það eru góðar fréttir í ljósi sérstöðu vestmannaeyinga hljóta þeir að gera sömu kröfu til hæstvirts ráðherra og fara fram á það að

sparnaðaraðgerð og það hefur ætíð þurft mikla baráttu eyjamanna í þessum samningi það hefur áður gerst í þessum ræðustól að heilbrigðisráðherra hefur afturkallað slíka sparnaðaraðgerð ég minni á að jón kristjánsson þáverandi heilbrigðisráðherra dró það til baka og ég skora á hæstvirtan heilbrigðisráðherra að íhuga að gera slíkt hið sama